Jistě, odpovědnost rodičů za ochranu svých dětí, to je jejich prioritou, ale myslím si, že jestliže internet nezná hranic, musíme se také ptát, jaké jsou legislativní podmínky. Já se domnívám, že povinné odstraňování ilegálního obsahu, to není cenzura. Myslím, že jde o zneužívání důvěry dětí, které jsou zranitelné. Internet, jak už jsem řekla, nemá hranic a patří to tedy na půdu EP a já děkuji panu komisaři, který zde zmínil audiovizuální směrnici, která je v legislativním procesu a zavádí odpovědnost poskytovatelů internetových platforem za odstranění